áttunda töluliðar fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fjalli um eftirtaldar skýrslur ríkisendurskoðunar skýrslu um vinnueftirlit ríkisins skýrslu um keili e h f skýrslu um alþjóðlega jafningjaúttekt á vinnubrögðum